V rámci revízie rozpočtovej záruky poskytovanej Európskej investičnej banke zo strany Európskej únie podporujem najmä prvky, ktoré majú zvýšiť hybnú silu tejto inštitúcie. Z perspektívneho hľadiska sa jedná predovšetkým o posilnenie a lepšie využitie vonkajšieho mandátu banky v období rokov 2014 až 2020 z prejavov o zvýšení objemu úverov a ich kvality. Podporujem aj zámer umožniť Európskej investičnej banke reinvestovať uhradený rizikový kapitál, a osobitne úvery z predchádzajúcich operácií do nových operácií rovnakého typu v prospech partnerských krajín.